hæstvirtur forseti ég kem upp til að mótmæla því að við höldum seinni fundinn fram á kvöld og nótt á föstudaginn lá það ekki fyrir þegar þingmenn voru að ljúka störfum og fara til síns heima að það ætti að vera fundur fram á kvöld og þau mál á dagskrá sem þar eru sem menn gjarnan vilja taka þátt í umræðunni það er ekki þinginu til sóma þetta er ekki skynsamleg leið til að leysa þann vanda sem ríkisstjórnin hefur sjálf komið sér í að koma að málum allt of seint inn í þingið það er ekki skynsamlegt að tætast hér áfram á þessum degi

skipulagt mál sín og störf sín með ýmsum hætti og ég óttast það að þetta sé eitt dæmi um það að við munum í lok þessa vorþings vera með hálfunnin mál að reyna að afgreiða þau fram á nætur og afleiðingin verður sú frú forseti að á næsta þingi munum við taka öll þau mál upp aftur eins og hefur margoft gerst ég mun